technocratique, bureaucratique, celle à laquelle travaillent les représentants des ministères nationaux, ministères des budgets ou des finances, sans instruction politique claire.

comme il le fait pour le financement de l'accueil des réfugiés syriens en Turquie. La phase de l'arbitraire bureaucratique doit faire place à celle de la vision et de l'engagement politique. À la veille des élections européennes, nous devons délivrer un message clair et volontaire aux citoyens européens. Répondons à leur impatience en confortant une Europe qui leur parle, une Europe qui prépare leur avenir, une Europe qui les protège. Accepter d'accroître les marges pour imprévus serait renoncer à agir et donner en spectacle notre incapacité à décider. Ce dernier budget de la législature doit être porteur d'un message compréhensible, d'un message prometteur. Préparer l'avenir, c'est faire de la recherche une priorité et doter nos chercheurs et nos laboratoires des moyens qu'ils attendent. Par exemple, dans un domaine aussi crucial que celui du numérique, pouvons nous nous résigner à ce que les géants mondiaux soient américains ou chinois et ne soient pas européens? Préparer l'avenir, c'est également investir dans l'éducation et la formation professionnelle, c'est offrir aux jeunes la possibilité d'aller à la rencontre de la diversité européenne grâce aux bourses Erasmus. J'ai bien entendu votre observation, Monsieur le Ministre, il y a un progrès.

portant la marque d'un nouveau coup de rabot dans les crédits d'engagement et dans les crédits de paiement. Le temps est venu d'identifier les biens communs européens, c'est à dire les prérogatives de souveraineté que les États ne peuvent plus exercer seuls du fait des défis que leur lance la mondialisation, qu'il s'agisse du climat, de la défense, des migrations, de l'espace, du terrorisme, du numérique et de l'intelligence artificielle. Puissions nous convaincre nos chefs d'État et de gouvernement que les crédits, devenus inefficaces lorsqu'ils sont engagés à l'échelon national, doivent désormais être transférés vers le budget de l'Union européenne pour être dépensés plus utilement. Ainsi serait démontrée ce que peut être la valeur ajoutée européenne. Autrement dit, le budget de l'Union européenne augmenterait sans que, pour autant, la dépense publique en Europe augmente. L'Europe est en crise, l'Europe est en danger.